Está amenazada por los tratados de libre comercio que se negocian a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de la gente. Las granjas de leche españolas son de las más tecnologizadas de Europa y ¿saben lo que está pasando?

La innovación en el campo, claro que es fundamental para generar riqueza. Sí, y desde Europa por supuesto que se tienen que favorecer las condiciones para que la gente del mundo rural pueda innovar. Pero la fe en que la tecnología vendrá a salvarnos cuando acabemos con todo es un mito. Nada nos va a dar tanta riqueza como el planeta, como la tierra y la gente que la cuida y la trabaja.

La crisis de la agricultura tiene que ver con nuestro modelo de crecimiento económico, con nuestro modelo productivo, tiene que ver con nuestra forma de vida. Solo garantizando la inversión en proyectos vinculados al territorio y que apuesten por la soberanía alimentaria y por una agricultura con agricultores y agricultoras, solo eso nos va a hacer conseguir un futuro digno para nuestra gente y para nuestro campo.